Se siete d'accordo, metto ai voti la proposta del gruppo GUE NGL, che ha il sostegno di altri gruppi, di aggiungere come punto all'ordine del giorno la discussione sull'evasione fiscale multimiliardaria da parte delle principali banche dell'Unione, con una risoluzione da votare o a novembre o a dicembre.

sulla necessità di un meccanismo globale in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali.